Señor Presidente, la verdad es que no les escondo mi incomodidad con el tema y con la situación, porque, en realidad, creo que estamos ante un tema importante, pero es un tema que afecta a Italia y a Brasil y hay muchos espacios en los que creo que hay que tratar este tema, pero no sé si este,

Lo digo con todo el respeto y lo digo con toda la atención y señalando, de entrada y de partida, mi total solidaridad con las víctimas del terrorismo en cualquier parte del mundo, también en este. Y lo digo también con una voluntad de hacer una reflexión global sobre cómo es que ese tipo de cuestiones acaban llegando a una sesión del jueves por la tarde, cuando, insisto, además, en ese contexto tenemos una situación sub iudice donde hay una resolución judicial en marcha. Es una dificultad para nuestro Grupo apoyar esta situación y es por eso que hemos planteado la abstención.